Mais ce travail a montré des lacunes importantes autour desquelles nous devons tous ensemble, Commission, Conseil et Parlement, unir nos efforts. La première lacune tient à l'absence d'une stratégie européenne de l'emploi, solide, construite de façon harmonisée entre les différents États membres, pour faire face à cette crise mondiale qui nous secoue. La deuxième faiblesse est une faiblesse caractérisée du dialogue social. Or, nous savons qu'aucune politique de l'emploi, aucune politique de l'entreprise ne peut tenir debout sans l'association des salariés et sans un développement du dialogue social. Enfin, la troisième lacune. C'est une lacune d'anticipation.

La formation, l'anticipation des besoins dans les entreprises, la formation des salariés, sont les outils indispensables pour enchaîner ces restructurations de façon positive.